Die Machthaber von Burundi verweigern sich einem Dialog sowohl mit der internationalen Gemeinschaft als auch mit den gesellschaftlichen Kräften im eigenen Land.